Ja, hvala, kolegu Rajhu. Podatek, da bi mi kot država Slovenija kot investitor dali, morali dati Madžarski dvesto petdeset milijonov, je popolno zavajanje, ste pa imeli, vsekakor možnost najti drugega investitorja, drugo državo, drugega privatnega investitorja, tako da vse možnosti so še.